Questa domanda tormenta il mio animo e quello di molti, pensando alla feroce repressione e alle terribili violenze che stanno insanguinando le strade di questo Paese. Per ora la cronaca riporta 240 morti e